Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la République, je suis largement d'accord avec ce que le président vient de dire.

portée pendant la campagne électorale et dans la suite des événements présidentiels soit couronnée de succès. Vous pouvez compter sur la Commission pour vous appuyer dans votre démarche et j'espère que s'instaurera, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, une véritable complicité d'ambitions entre le Président de la République française et la Commission. Vous l'avez démontré à de nombreuses reprises, vous étiez parmi ceux qui ont appuyé tous les efforts de la Commission pour faire de l'Europe sociale, non pas un poème, non pas un rêve, mais une réalité d'aujourd'hui et de demain. Que d'autres vous suivent dans cette ambition, qui est aussi la nôtre Vous étiez aux côtés de la Commission lorsqu'il s'agissait de relancer l'Europe de l'investissement, le plan Juncker comme on l'appela à l'époque l'EFSI d'aujourd'hui, a conduit

Je voudrais que vous continuiez de co conduire la lutte européenne pour la souveraineté commerciale.

Je sais l'importance que vous attachez à l'amitié franco allemande et je suis géographiquement et historiquement très en faveur de nombreux rapprochements entre ces deux pays et ces deux nations.

Nous avons décidé, en 2003, de donner une perspective européenne crédible aux pays des Balkans occidentaux.

je devrais dire tragique la perspective européenne, nous allons revivre ce que nous avons vécu pendant les années

J'encourage le Président de la République, le gouvernement français et la ministre des affaires européennes à en faire un grand événement, non seulement en France mais partout en Europe. L'Europe mérite un débat démocratique approfondi. À vrai dire, l'histoire de demain s'écrit aujourd'hui.